Wie können Sie eigentlich erklären, dass von Ihrer Fraktion, der GUE Fraktion, in den ganzen monatelangen Verhandlungen niemals ein einziger Abgeordneter oder eine einzige Abgeordnete vorbeigekommen ist, um mitzudiskutieren?